Monsieur le Président, sans transition du monde de la donnée au monde des PME mais il y a une transition, en fait, parce que le monde de la donnée va façonner beaucoup des activités économiques sur notre continent et va, j'en suis absolument convaincu, inspirer beaucoup de nos petites entreprises, socle si important pour tout notre tissu économique.

pour la développer en se battant aussi contre les barrières, dont notre rôle à nous est de faire qu'elles s'amenuisent. Quatre vingt dix neuf pour cent des entreprises européennes sont des PME, et représentent deux tiers de nos emplois.

représentant des PME qui va me permettre, précisément, d'être le lien entre les PME et tout le portefeuille dont j'ai la charge, en étant en permanence sur le terrain et en nous faisant remonter tous les problèmes qui existent sur le terrain et qu'on pourrait peut être éliminer facilement

régulière, des analyses d'impact il faut les poursuivre là encore, il faut avancer en regardant ce qui marche bien, en corrigeant ce qui peut l'être, et c'est quelque chose que je compte développer précisément avec l'aide de ce fameux représentant des PME. La nouvelle stratégie sur laquelle nous travaillons pour les PME doit leur donner une voix plus forte dans le cadre de l'initiative Mieux légiférer, et nous souhaitons proposer un certain nombre d'actions à cet égard.

Notre objectif général est de veiller à ce que toutes les propositions de la Commission soit conçues sur la base du principe penser d'abord en petit, en partant de là où se crée la valeur sur le terrain, au niveau des PME, pour ensuite remonter, et non pas l'inverse. Je l'ai dit, il faut vraiment accorder un rôle beaucoup plus important, une attention beaucoup plus grande à l'impact cumulatif de la législation lorsqu'on introduit de nouvelles obligations. Je l'ai vécu moi même ce n'était pas hier, mais j'ai été un créateur de PME et je sais ce que c'est que ces charges qui donnent souvent le sentiment de vous étrangler, de vous mettre je l'ai vécu physiquement la tête sous l'eau.

Nous avons la chance extraordinaire d'avoir un marché unique de 450 millions de consommateurs, un marché unique qui est en fait régi, on l'a dit au cours du débat précédent, par des valeurs communes, par des passions communes et aussi, bien entendu, par des règles communes, des normes communes. C'est notre marché. Beaucoup nous l'envient, du reste c'est ce qui fait notre différence.

Ce marché, c'est notre socle. C'est notre bien commun. Ce doit être aussi, évidemment, l'instrument mis à la disposition des PME. Trop de barrières existent encore aujourd'hui, beaucoup trop. C'est difficile pour une PME de vendre ses produits en dehors des frontières, je le

PME. Il est vrai que le numérique va nous aider considérablement. On voit déjà que certains très grands acteurs bénéficient de ce que le numérique peut apporter aux plateformes pour la vente de leurs produits ou services de façon transfrontière. Voilà cette transposition là, moi, je veux la mener pour les PME européennes.

C'est très important pour le monde des

C'est un instrument très important et, je crois, assez novateur, qui aidera les PME à nous faire part des problèmes qu'elles rencontrent et les parlementaires et la Commission à les régler. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour introduire ce débat. C'est un sujet absolument crucial. Beaucoup d'opportunités dans le monde qui s'ouvre à nous, beaucoup de défis aussi, et j'attends avec beaucoup d'impatience les termes de votre débat pour pouvoir ensuite y apporter quelques éléments de réponse.